În ceea ce privește problematica Schengen, consider că menținerea opoziției manifestată de Olanda în ceea ce privește aderarea României și a Bulgariei la spațiul Schengen reprezintă un abuz ce contravine principiilor și obiectivelor pe termen lung ale Uniunii Europene.

Stimați colegi, ambițiile populiste ale unor lideri și ale unor partide de pe scena politică europeană nu fac decât să slăbească puterea Uniunii și să reducă credibilitatea politicienilor la nivel european. Având în vedere că au fost îndeplinite toate condițiile pentru aderare, solicit, pe această cale, tuturor instituțiilor responsabile să identifice și să pună în aplicare toate măsurile necesare care să contribuie la extinderea spațiului Schengen.